virðulegi forseti það er rétt að geta þess að við þingmenn erum kannski örlítið áttavilltir enn þá hér í þessari nýju nefndaskipan þetta frumvarp sem ég var að flytja hér áðan var inni í allsherjarnefnd á síðasta þingi þannig að ég taldi að það væri að fara þangað en það frumvarp sem ég mæli fyrir núna fer líka inn í nýja stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þetta frumvarp hér frumvarp til laga um lagaskrifstofu alþingis var rætt einnig á síðasta þingi eins og frumvarpið um þjóðaratkvæðagreiðslur en fékkst ekki útrætt flutningsmenn með mér á því máli eru eygló harðardóttir gunnar bragi sveinsson höskuldur þórhallsson margrét tryggvadóttir sigmundur davíð gunnlaugsson sigurður ingi jóhannsson siv friðleifsdóttir og þór saari það urðu málalok á síðasta þingi að háttvirta allsherjarnefnd hafði þetta mál til umfjöllunar það fékkst rætt í fyrstu umræðu hér í þinginu kom svo inn í nefnd og málalok þess voru þau að það var sent frumvarpið sjálft til þingskapanefndar sem var falið það hlutverk greinilega að svæfa málið í stað þess að allsherjarnefnd mundi svæfa það þetta er eitthvað þetta frumvarp sem er svo nauðsynlegt hér nú að það virðist ekki henta ríkisstjórninni sem nú er við völd í landinu ég ætla að byrja hér að minna á það að í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis var fari margklifað á því að styrkja þyrfti alþingi bæði faglega og fjárhagslega löggjafinn hér á landi er ekki nógu öflugur

var alþingi hvorki styrkt faglega né fjárhagslega þrátt fyrir það að hér væru að koma inn óteljandi reglugerðir og evrópuréttur sem var nýr af nálinni en það var ekkert gert til að styrkja innviði þingsins ég nefnilega stundum sagt það opinberlega og í einkasamtölum að ég tel að hlutur bankahrunsins liggi hér í þessum þingsölum vegna þess að lagasetning frá alþingi er á engan hátt fullnægjandi ef við berum okkur saman við nágrannaríkin norðurlöndin er það svo að hér eru miklir meinbugir á lögum sem umboðsmaður alþingis hefur bent á í skýrslum sínum og dómstólarnir eru að sligast það er vegna þess að lagasetningin er ekki nægilega góð og þess vegna verða deilumál svo tíð og þess vegna er það að drekkja dómstólunum samkvæmt almennum reglum um lagasetningu segir þar til um að lög skuli vera skýr og öllum aðgengileg einföld og á þann hátt að allir skilji og það séu fáar eða engar réttarspurningar skildar eftir í lögum það gefur auga leið að séu frumvörp þannig uppbyggð sem verða að lögum minnkar álagið bæði á umboðsmann alþingis og dómstóla þegar þetta mál kemur hér fram á sínum tíma fann hæstvirtur forsætisráðherra því allt til foráttu sem er afar einkennilegt í ljósi þess að þá var rannsóknarskýrslan komin út þróunin hefur síðan orðið hér í þinginu eftir að þetta mál kom fyrst fram að sífellt er verið að styrkja framkvæmdarvaldið á kostnað löggjafa nú síðast í stjórnarráðsmálinu þegar átti að forsætisráðherravæða stjórnarráðið að færa beinlínis völd undan þinginu og inn í ráðuneytin þetta er mjög alvarlegur hlutur þegar framkvæmdarvaldið þegar ríkisstjórn fer fram með þessum hætti að færa valdheimildir undan löggjafanum og undir sjálft sig ég spyr þá á ný hvar er þrígreining ríkisvaldsins svona vinnubrögð ganga ekki enda voru viðbrögð hæstvirts forsætisráðherra við þessu frumvarpi á sínum tíma þau að stofna lagaskrifstofu í stjórnarráðinu í stjórnarráðinu í forsætisráðuneytinu sem átti að hafa það hlutverk að lesa hér frumvörp sem kæmu frá ríkisstjórninni inn í þingið til að þau mundu uppfylla þessi skilyrði að standast stjórnarskrá og önnur lög og almenna lagasetningu og yfir höfuð að vera þingtæk frú forseti eftir að þessi lagaskrifstofa var stofnuð í stjórnarráðinu hefur ekki orðið nein breyting á þeim lagafrumvörpum sem koma frá ríkisstjórninni mál eftir mál handónýtt ég nefni hér til dæmis sem dæmi fiskveiðistjórnarmálin tvö sem áttu heima einungis í pappírstætaranum við vorum að ræða laun þingmanna hér rétt áðan það kom fram frumvarp frá hæstvirtum fjármálaráðherra sem beinlínis fór gegn stjórnarskránni varðandi það að alþingi ætti að hlutast um það að lækka laun dómara sem eiga að vera óháðir alþingi í störfum sínum mál eftir mál hefur komið fyrir þingið sem beinlínis er ekki þingtækt þetta frumvarp hér að stofna lagaskrifstofu alþingis gerir það að verkum að verði það að veruleika og verði það að lögum breytist hér allt umhverfið því að með frumvarpi þessu er verið að leggja til að búa hér til síu að sía út þau mál sem eru ekki þingtæk þannig að þingmenn sjálfir eigi ekki að þurfa að vera að eyða bæði tíma hér í ræðustól og þar með ræðutíma sínum í lagatæknilegar spurningar sem jafnvel aldrei fást svör við

einstaklega góð sem dæmi má nefna að það hafa einungis einu sinni verið sett lög í danmörku sem stríddu gegn stjórnarskrá síðan hafa þessi mál verið í lagi þar hér á landi eru sífellt mál að koma fyrir dómstóla sem stríða gegn stjórnarskrá vegna þess einfaldlega að löggjafinn hefur ekki burði til þess að leggja mat á það hvort svo sé eða ekki þetta mál er því brýnt og jafnvel leyfi ég mér að segja að þetta sé jafnvel með brýnni málum þingsins að styrkja hér löggjafann sem dæmi má nefna er núna verið að breyta nefndum þingsins búið að fækka þeim niður í átta úr tólf það er búið að auka mjög þá málaflokka sem eru inni í þessum nefndum sem dæmi má nefna að það er búið að sameina allsherjarnefnd og menntamálanefnd hvergi finnst þess stað að það sé verið að auka aðstoðina til dæmis við stjórnarandstöðuna inni í þessum nefndum því að þegar nefndirnar tútna svo út eins og raun ber vitni og hafandi einn ritara gefur það auga leið að viðkomandi ritari hefur ekki burði til þess að sinna bæði stjórn og stjórnarandstöðu þar sem málin eru stór að burðum og fundardagar fleiri ég spurði að því sérstaklega þegar þingmenn fengu kynningu á þessum nýju nefndum hvort það væri í íhugun að styrkja hér nefndasviðið að bæta hér við lögfræðingateymi og svarið var nei ég er því ansi hrædd um það að þessar breytingar hér á þingsköpum geti leitt til þess að lagasetning verði hér enn verri og sérstaklega í ljósi þess frú forseti að hér eru ekki allir þingmenn lögfræðingar sem betur fer þannig á það heldur ekki að vera því að þingið á að endurspegla þjóðina að ef málin væru hér í lagi gætu þingmenn allir verið einungis að ræða efnislega um frumvörpin en ekki þessar lagatæknilegu flækjur sem við sem sitjum hér á þingi og erum lögfræðimenntuð þurfum sífellt að vera að benda á og leita eftir svörum og fáum lítil svör þá er ég sérstaklega að vísa til frumvarpa ríkisstjórnarinnar sem ættu samkvæmt öllu að vera í lagi það eru lögfræðiteymi inni í ráðuneytunum rekstrarkostnaður stjórnarráðsins er gríðarlegur það er sífellt verið að bæta við starfsfólki þar það var núna opnað á heimil til þess að ráðherrar mættu ráða sér tuttugu og þrír aðstoðarmenn

breyta því svo mjög vegna lagatæknilegra ágalla ég veit ekki hvernig er hægt að bjarga þessari stjórnsýslu hér á landi fyrst fjölmenn ráðuneyti með þá sérfræðiþekkingu sem maður hefði haldið að væri þar inni geta ekki komið frá sér lagafrumvarpi án þess að það kannski brjóti í bága við stjórnarskrá eða önnur lög þá að efni frumvarpsins það hljóðar svo með leyfi forseta fyrsta grein stofna skal lagaskrifstofu alþingis sem hafi það hlutverk að samræma reglur um samningu lagafrumvarpa og annan undirbúning löggjafarmála starfsmenn lagaskrifstofu skulu vera alþingismönnum og starfsmönnum alþingis og stjórnarráðsins til ráðgjafar um undirbúning löggjafar skal einkum líta til þess að frumvörp standist stjórnarskrá og alþjóðasamninga sem íslenska ríkið er bundið af og að frumvörp séu lagatæknilega rétt lagaskrifstofa skal einnig ganga úr skugga um að frumvörp standist þjóðréttarlegar skuldbindingar og séu í samræmi við gildandi lög að þau séu nákvæm skýr og auðskiljanleg og gjaldtökuheimildir séu skýrar önnur grein hljóðar svo á lagaskrifstofu skulu starfa fimm manns og skulu allir vera lögfræðimenntaðir og að minnsta kosti tveir skulu vera prófessorar í lögum forseti alþingis skipar einn lagaprófessor að tillögu forsætisnefndar alþingis og skal hann jafnframt vera í forsvari lagaskrifstofu tveir menn skulu skipaðir að tillögu lagadeildar háskóla íslands og skal annar þeirra vera prófessor í lögum og tveir skulu skipaðir að tillögu lögmannafélags íslands skipunartími skal vera fimm ár og kjararáð skal úrskurða um starfskjör þriðju grein hljóðar svo með leyfi forseta lagaskrifstofa setur sér sjálf starfsreglur og kveður nánar á um hlutverk sitt samanber fyrstu grein og skal forsætisnefnd staðfesta þær fjórðu grein hljóðar svo lagaskrifstofa er sjálfstæð stofnun og skal gæta jafnræðis við undirbúning mála og aðstoð við alþingismenn samanber fyrstu grein fimmtu grein hljóðar svo starfsemi lagaskrifstofu skal tryggð með framlögum úr ríkissjóði í fjárlögum hvers árs sjöttu grein lög þessi öðlast þegar gildi eins og ég fór yfir í byrjun var þetta frumvarp flutt bæði á hundrað þrítugasta og áttunda og hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi en varð svæft og ég vona að það fáist nú í gegn og verði útrætt því að það er lífsnauðsynlegt að við endurreisum hér traust á alþingi og alþingi fari að setja lög sem halda fyrir dómstólum og að minnka það álag sem er á því það er gaman að minnast á það að á hundrað og sextándu löggjafarþingi lagði páll pétursson þáverandi þingmaður framsóknarflokksins fram þingsályktunartillögu um að sett yrði á stofn lagaráð sem ætti að vera til ráðgjafar um lögfræðileg álitaefni einkum þá hvað varðaði stjórnarskrána og fleira það var ekki útrætt heldur en það er gaman að minnast á það að þingmaður framsóknarflokksins hafi þegar þá verið farinn að huga að því að stofna þessa lagaskrifstofu eða lagaráð eins og var lagt fram í tillögunni vegna þess að það sýnir þá framsýni að þá hafi verið sú knýjandi þörf til þess að hafa svona stofnun við alþingi en það fékkst ekki útrætt þá svo gerist það að þetta er lagt fram á hundrað tuttugasta og sjötta löggjafarþingi af aðilum úr þáverandi alþyðuflokknum og það er gaman að segja frá því miðað við hvernig hæstvirtur forsætisráðherra nú starfandi brást við þessu frumvarpi nú að þá var hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir óbreyttur þingmaður og var alveg hreint fylgjandi því að þetta væri alveg hreint það brýnasta úrlausnarefni sem lægi fyrir alþingi á því þingi og yrði að koma á fót svona lagaráði sem páll pétursson hafði flutt tillögu um hundrað og sextándu þingi

að stofna sína eigin lagaskrifstofu í framkvæmdarvaldinu í stjórnarráðinu og meira að segja í forsætisráðuneytinu þar sem hún er sjálf til húsa ég ætla ekki að fara að lesa hér neitt upp úr greinargerðinni ég er búin að stikla á stóru hér með þetta þannig að það er eins og ég segi orðið afar mikilvægt að þessari skrifstofu verði komið hér á fót við þingið og lít ég þá til reynslu norðurlandanna æskilegast væri að við fengjum hér ráðgjöf frá hinum þjóðþingunum frá noregi og danmörku við það hvernig væri best að haga málum og hvernig

þetta er til þarna úti líkan af þessu og að sjálfsögðu eigum við að sækja okkur þekkingu þangað og reynslu til þess að þetta verði sem best heppnað það eina sem þarf til virðist vera er að þessi ríkisstjórn fari frá og kem ég til með að berjast áfram fyrir þessu máli að þetta verði á dagskrá þingsins og verði útrætt og þessari lagaskrifstofu verði komið á því að það er algjörlega orðið tímabært og er fyrir mörgum árum að við förum að reisa veg alþingis upp á það plan að hér séu lögð fram frumvörp sem standast stjórnarskrá og að þau lög sem eru samþykkt hér séu

það telja örugglega margir að það sé mikil gagnrýni sem felist í þessu bæði á stjórn þingsins forsætisnefnd og nefndasvið svo er ekki ég er raunsæismanneskja ég hef sett mér það markmið að berjast gegn þeirri meðvirkni sem hefur átt sér stað í samfélaginu frá árinu tvö þúsund þetta er eitt af því alltaf talið að gagnrýnisraddir megi ekki

til þess að bæta hér samfélag okkar til þess að bæta hér lagasetningu og er einungis sett fram í þeim tilgangi því að við verðum að taka núna höndum saman og reyna að gera það sem við getum til að við fáum hér bætt samfélag